Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che sta accadendo in Bosnia ed Erzegovina, a un passo dai nostri confini, in un paese che ad oggi ha ricevuto 38 milioni di euro per la gestione dell'immigrazione, è assolutamente inaccettabile. A Bihać i migranti in transito sono vittime di violenze, discriminazioni e abusi, nessuno dei campi è in buone condizioni, ma il campo di Vučjak è semplicemente disumano. Stiamo parlando di un campo creato dalle autorità cittadine in mezzo alla foresta, dove prima c'era una discarica, non c'è luce né acqua corrente, le condizioni igienico sanitarie sono pessime e le persone sono in costante rischio per la vicinanza ai campi minati e alle riserve di gas metano. Non possiamo semplicemente ignorare questa situazione. La Commissione europea sta monitorando l'uso dei fondi concessi alla Bosnia? Farete pressioni sulle autorità bosniache per chiedere la chiusura del campo di Vučjak? Campo che non dovrebbe neanche esistere. E cosa intendete fare in risposta ai respingimenti della Croazia verso la Bosnia, che non fanno altro che peggiorare la situazione di Bihać? Io comprendo gli sforzi che sta facendo la Commissione, ma sicuramente la Commissione può fare di più e deve fare di più.